Bylo to prostě označení pro disidenty, pro ty, kteří bojovali za lidská práva, za svobodu a demokracii v zemích, jako bylo Československo, Polsko, Maďarsko a další země. Dnes tedy ruské ministerstvo spravedlnosti tímto označením chce perzekuovat nežádoucí organizace i jednotlivce, například novináře. Na seznam těchto organizací se dostala také česká organizace Člověk v tísni. Tato organizace je největší neziskovou organizací v České republice i ve střední Evropě, která pomáhá v oblasti lidských práv, rozvojové pomoci a ve vzdělávání ve více než třiceti zemích světa. V Rusku organizace Člověk v tísni podporovala nezávislé novináře, občanskou společnost a poskytovala pomoc i politickým disidentům. Je tedy naprosto nepřípustné, aby respektovaná nezávislá organizace z členského státu Evropské unie byla považována za nežádoucího zahraničního agenta v Ruské federaci. Proto se plně ztotožňuji s návrhem na zrušení tohoto zákona v Rusku.